Acest document este important întrucât interconectarea infrastructurii energetice trebuie să fie o prioritate. Consider că trebuie investit însă mai mult în modernizarea infrastructurii pentru producerea și transportul energiei electrice și spun asta având în vedere și pana de curent de acum câțiva ani, care a afectat mai multe state europene. Cred că pentru proiectul Nabucco însă trebuia alocată o sumă mai mare de bani. Este, totuși, bine că se recunoaște importanța acestui proiect, încă o dată, prin acest document. În ceea ce privește eficiența energetică a clădirilor, față de comunicarea din luna octombrie a Comisiei în care erau prevăzute 5 miliarde de euro pentru acest subiect, nici în acest document nu regăsim resurse. Avem această prevedere legată de orașele inteligente, dar sumele vor putea fi utilizate doar dacă rămân sume necheltuite și cred că acest lucru este inacceptabil, pentru că trebuie create locuri de muncă și există un potențial imens în acest sector.